D'abord sur la gestion de l'eau. À l'heure actuelle, à Marseille, se tient le Forum mondial de l'eau. Or, vous savez qu'on critique fortement le conflit d'intérêts qui existe du fait que le président de ce Forum mondial de l'eau, M. Loïc Fauchon, est en même temps président de la Société des eaux de Marseille, qui est une filiale de Veolia. Cela devient donc un forum commercial plutôt qu'un intérêt public pour que l'eau devienne un bien public mondial.

Ce forum s'est terminé par une déclaration qui prétend que l'investissement privé peut garantir le droit à l'eau, ce qui oriente logiquement le débat vers une privatisation des systèmes d'eau. C'est un problème à la fois au niveau des pays européens et au niveau des pays ACP.

On ne peut pas remplacer l'eau. Or, vous savez que le problème de la gestion des gaz de schiste peut entraîner des problèmes de pollution des nappes, d'où l'importance de la directive cadre sur les eaux souterraines, où on s'est aperçu au Canada ou aux États Unis qu'il pouvait y avoir une pollution. Donc, si on se bagarre sur la qualité de l'eau, il faut le faire à tous les niveaux.